Ja, hvala lepa. Glejte, spoštovana podpredsednica, mislim, da tole napenjanje mišic, in zloraba moči predsedujočega ni v čas državnemu zboru. Predlogi ... Dosedanji postopkovni predlogi so bili korektni in zahtevajo tudi odločanje, o predlogu, če se predsedujoči za prekinitev ne odloči. Zdaj. V tem primeru imajo kolegi prav, mi govorimo sedaj o nezadostnem odgovoru, nezadovoljivem odgovoru ministrice na poslansko vprašanje, zato je bila ta zahteva izglasovana in v bistvu je to nadaljevanje, če po domače, preprosto povem odgovor na poslansko vprašanje. In predsedujoči je to dolžan zagotoviti, tisti, ki pa mu je izglasovana, bom rekel, neustrezen, neizglasovan, neustrezen odgovor, pa mora pri obravnavi točke sodelovati. Ne more to bojkotirati, ne more se odločiti kar svobodno, kdaj bo tukaj in kdaj ne bo, ampak je pač mora tukaj biti in ustrezno odgovarjati. Takrat, ko je to potrebno. In, predlagam vam, da v izogib vsem bodočim zapletom, podobnim zapletom daste predlog na glasovanje. Če pa tega ne želite, pa da prekinete sejo in da službe zagotovijo prisotnost ministrice. V izogib vsm nadaljnjim zapletom, ki se lahko pojavijo pri delu in vodenju državnega zbora. Hvala lepa.